Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, en primer lugar quisiera recordar que el Parlamento Europeo se ha pronunciado sobre la situación de los presos en Guantánamo en diversas ocasiones a través de distintas resoluciones. El Presidente Obama, en su toma de posesión, dijo que se comprometía a cerrar el centro de detención de Guantánamo en un año. Este plazo expiró el 22 de enero y la falta de cierre es una prueba de que, muchas veces, en política, es más fácil hacer promesas que cumplirlas. Por otro lado, como nos decía el representante de la Presidencia en ejercicio del Consejo, el representante personal del Presidente Obama ha visitado la Unión Europea, se ha entrevistado con nuestro Presidente y con varios Estados miembros y ha solicitado nuestra colaboración, que tiene que ofrecerse sobre la base de una serie de premisas que nos ha recordado el Comisario entre otras, que este es un problema generado por el anterior Gobierno de los Estados Unidos y que la Unión Europea tiene que cooperar, pero sobre la base de determinados requisitos y, muy particularmente, la seguridad de nuestros Estados miembros. En ese sentido, quisiera recordar la decisión que han tomado algunos Estados miembros, incluido el Estado que ocupa en estos momentos la Presidencia en ejercicio del Consejo, mi propio país, y me gustaría preguntarle al representante de la Presidencia española si piensa tomar alguna medida adicional para tratar de armonizar

han sido enviados a sus países de origen o a países terceros y cuarenta van a ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales de los Estados Unidos.

Me gustaría preguntar a la Comisión y al Consejo qué piensan sobre la situación de estas cincuenta personas que no van a ser sometidas a la jurisdicción de los tribunales de los Estados Unidos.